Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Cina è sicuramente un partner strategico ma anche un grande ma troppo spesso non giochiamo ad armi pari. Il prossimo vertice Unione europea Cina rappresenta una buona occasione per far fronte comune e dimostrare di avere una strategia che tuteli il tessuto produttivo europeo e miri a più reciprocità nell'accesso ai rispettivi mercati. Negli ultimi anni l'Unione europea si è dotata di meccanismi di difesa più efficaci, dall' allo sugli investimenti esteri, che aiutano le aziende europee ad operare in condizioni più eque. Ma questo non basta. Questo è uno dei casi in cui è necessaria più Europa. Non possiamo tollerare che alcuni paesi europei siano conniventi con gli interessi cinesi non effettuando controlli doganali adeguati alle frontiere, spianando la strada all'ingresso di prodotti non sicuri nel nostro mercato. Né possiamo limitarci a concludere accordi nazionali, come ha fatto recentemente l'Italia, con un accordo che mette il cappio al collo al sistema manifatturiero italiano, o lasciare che l'interlocutore di Pechino sia il direttorio franco tedesco.